Oui, les procédures sont trop longues et nous essayons de faire en sorte qu'un espace juridique européen fasse qu'il y ait ce qu'on appelle l'exequatur, c'est à dire, en gros, qu'un État reconnaisse une adoption qui a eu lieu dans un autre État au sein de l'Union. Cela existe pour un certain nombre d'autres droits et il faut que le droit de l'adoption en fasse partie, mais dans un contexte qui est particulier je l'ai dit, ça touche parfois la conscience des gens.

Zwiefka, donc je pense que nous sommes d'accord pour mettre un terme à ces longues procédures.